Panie Przewodniczący! W nawiązaniu do wypowiedzi pana Bové i wcześniej do ciekawej wymiany poglądów między panem Deßem i panem Jahrem chcę powiedzieć, że w sprawozdaniu dotyczącym transportu zwierząt, które aktualnie przygotowuję niedługo będzie ono przedmiotem głosowania w Komisji Rolnictwa bardzo mocno podnoszę kwestię lokalnych rzeźni, które rzeczywiście powinny być popierane, rozwijane.

A wracając do głównego tematu no cóż, obserwujemy na świecie i w Europie proces wypierania tradycyjnej produkcji rolniczej opartej na naturalnych metodach przez rolnictwo przemysłowe. Coraz większa część produkcji rolnej pochodzi z wielkich farm przemysłowych. Naturalne rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, stosujących tradycyjne metody produkcji jest w odwrocie i to jest bardzo niekorzystny proces prowadzący do pogorszenia się jakości żywności, pogorszenia warunków dobrostanu zwierząt, negatywnych konsekwencji dla środowiska i wielu innych negatywnych konsekwencji. Zdecydowanie opowiadam się za tym, żeby produkty lokalne zdefiniować jako te produkty, które w całości są wyprodukowane w danym regionie przy zastosowaniu tradycyjnych dla tego regionu metod produkcji i żeby to były metody przyjazne dla środowiska i

To powinno być warunkiem traktowania takich produktów jako produkty lokalne. Nie wyobrażam sobie, żeby nazwać produktem lokalnym np. produkt z wielkoprzemysłowej hodowli, tak jak w niektórych regionach w Polsce mamy wielkoprzemysłowe hodowle prowadzone przez biznes z np. Danii, żeby produkowane w takiej hodowli mięso było nazywane lokalnym produktem z określonego regionu w Polsce.